Nonostante i notevoli progressi raggiunti grazie alla ricerca, ancora oggi la prevenzione è veramente l'unica arma efficace di cui disponiamo per sconfiggere il cancro.

L'Europa deve continuare a promuovere lo sviluppo della collaborazione tra reti specializzate e di eccellenza per migliorare la qualità della diagnosi, i servizi di cura e facilitare la cooperazione multidisciplinare. Ma soprattutto bisogna intensificare il coordinamento tra gli Stati membri, perché sono ancora troppe le differenze per l'accesso agli screening e alle cure, sia tra i diversi Stati nonché talvolta tra regione e regione di un singolo paese. Bisogna inoltre intervenire sulle cause che originano la malattia in Sicilia, nei poli industriali di Gela, Milazzo e Priolo, i dati scientifici sono infatti ben oltre il livello d'allarme e sono soglie che non possiamo più accettare. Dobbiamo poi investire nella formazione degli operatori sanitari e realizzare in ogni presidio urbano un centro non solo per la prevenzione e l'informazione ma anche per il sostegno psicologico di chi è stato colpito dal male. Accanto alla ricerca, infatti, il ruolo centrale deve essere giocato dall'umanizzazione delle cure.